Madame la Présidente, depuis des années, l'État israélien viole le droit international en occupant et en colonisant les territoires palestiniens. L'adoption d'une résolution, en décembre dernier, par le Conseil de sécurité de l'ONU est très claire les implantations en Cisjordanie sont illégales au regard du droit international.

Nétanyahou pensait il avoir en la personne du nouveau président américain un soutien inconditionnel à sa politique d'expansion, mais Donald Trump vient de déclarer que les colonies sont un obstacle à la paix.

Aliot le disait aussi il y a quelques semaines les colonisations ne sont pas utiles à la recherche de la paix. La seule solution viable qui soit est celle de deux États souverains avec des frontières sûres et reconnues. Israël a droit à la sécurité et le peuple palestinien a droit à sa souveraineté. En outre, la reconnaissance d'un État permettrait aux Palestiniens de disposer de moyens nécessaires à la lutte contre le terrorisme.